Značilno je, da družine naprej pošljejo svoje najvitalnejše člane, ker se najlažje znajdejo, in potem za te isto svoje družine najlažje poskrbijo. Seveda gospod Grims svojih otrok ne bi pustil odzadaj, saj ga tudi njegova družina ne bi poslala naprej, ker zagotovo ni njen najvitalnejši član.